Domnule Președinte, atunci când am planificat invitarea Înaltului Reprezentant pentru o dezbatere privitoare la viitorul politicii externe a Uniunii Europene ne am angajat că vom menține această temă ca fiind exclusivă pentru a da posibilitatea acestui Parlament să aibă o discuție substanțială cu Înaltul Reprezentant și pentru a transmite acest mesaj Parlamentului viitor. Dacă vom introduce, dacă vom canibaliza sesiunea aceasta cu Înaltul Reprezentant cu alte subiecte, riscăm de fapt să ratăm scopul strategic al dezbaterii noastre. De aceea, vă supun atenției sugestia de a nu supraîncărca această întâlnire cu Înaltul Reprezentant, care riscă să își piardă sensul strategic.